Die Schengendiskussion hat in den letzten Wochen für viele Schlagzeilen in Europa gesorgt. Deswegen ist es gut, dass wir im Europäischen Parlament heute über diesen Sachverhalt diskutieren.

Damit sind wir auch bei der eigentlichen Diskussion, die uns ja alle umtreibt. Der Ministerrat hat mit seiner Entscheidung zu den Schengenregeln eine Wirkung erzielt, über die er sich selbst wohl nicht im Klaren war. Denn der Rat hat nicht nur inhaltlich einen Weg eingeschlagen, den wir für bedenklich halten, er hat durch die Wahl einer neuen Rechtsgrundlage auch den Weg der Zusammenarbeit mit den Abgeordneten verlassen. Und der Rat hat seine Hand an eine der wichtigsten Errungenschaften Europas gelegt, nämlich die offenen Grenzen.

Die Reisefreiheit in Europa hat für die Europäische Volkspartei oberste Priorität.

Wir wollen, dass die offenen Grenzen als sichtbares Merkmal europäischer Zusammenarbeit nicht unverhältnismäßig eingeschränkt werden, gerade in Zeiten, in denen wir mehr europäischen Geist brauchen.

Diese Methode ist gescheitert, die Gemeinschaftsmethode muss im Mittelpunkt stehen. Wir als EVP wollen, dass die Entscheidungen aus den Hinterzimmern der Diplomatie herauskommen, dass die gewählten Organe, in denen die Bürgerinnen und Bürger vertreten sind, über diese neuen Rechtsgrundlagen entscheiden.

Es geht um die Fragestellung, ob wir auch im Verfahren miteinander einen Weg finden. So, sehr geehrter Herr Minister, das muss ich Ihnen sagen, geht man in einer Familie nicht miteinander um! Das zerstört den Geist der europäischen Zusammenarbeit! Deswegen bitten wir den Rat, auf den Weg der Kooperation zurückzukehren, und so wie Sie es heute gesagt haben ein intensiver Kontakt ist dem Europäischen Parlament zu wenig. Wir sind Gesetzgeber, wir sind an der Entscheidung beteiligt, und deswegen bitte ich Sie Ziehen Sie die Rechtsgrundlagenentscheidung zurück und beteiligen Sie das Parlament als gleichberechtigten Gesetzgeber!